forseti bandalag íslenskra listamanna hefur nokkur undanfarin ár

sínum ég hygg nú að það hafi ekki verið í fyrsta sinn en það kann þó að vera að fara fram á það eða bera það til sigurs og að minnsta kosti umræðu í samfélaginu að tekjur af hugverkum beri sama skatt og fjármagnstekjur séu skattlagðar með þeim hætti fyrir þessari áhugaverðu tillögu eru færð þau rök að tekjur höfunda hugverka séu tvenns konar annars vegar þær tekjur sem líkjast helst launum og fram koma sem beint andlag verka þegar þau eru keypt eða seld og hins vegar höfundarréttartekjur sem í raun og veru líki st mest fjármagnstekjum og koma af þeim verkum sem þegar eru samin og hafa í raun og veru stöðu eignar hjá rétthafanum þessi aðgreining er vissulega ekki alveg einföld en hugmyndasmiðir eða tillögumenn hafa ýmsilegt til síns máls og það er áhugavert að ræða þetta í þaula þetta mætti auðvitað afmarka einfaldlega í tíma þannig að tekjur af hugverkum fyrstu segjum fimm árin séu flokkaðar sem laun en eftir það sem eignartekjur tekjur af eigninni sambærilegar við fjármagnstekjur og að sjálfsögðu þá alltaf þegar um er að ræða látinn höfund og aðra rétthafa en hann sjálfan þetta mundi skipta auðvitað miklu fyrir

eða þeirra sem við hljótum að hefja í hásæti að minnsta kosti þess hugtaks og mundi skipta miklu um menningarstarf og sköpunarstarf í samfélaginu ég kannast við það að auðvitað getur þetta valdið skatttæknilegum vanda en slíkur vandi má ekki ver a til þess að loka af eða hindra umræðu um góðar hugmyndir fyrst kemur meiningin og svo kemur skatturinn í þessu efni og ég hlakka til að heyra hæstvirtur menntamálaráðherra svara þessari spurrningu og geri ráð fyrir að hann geri það